W przedłożonym sprawozdaniu porusza się wiele bardzo ważnych kwestii dotyczących Czarnogóry. Dobrze, że w punkcie 22 ubolewamy między innymi nad brakiem postępów w zwalczaniu handlu ludźmi i nad zmuszaniem dzieci do żebractwa. Jest to haniebny proceder i żaden kraj mający aspiracje do członkostwa w Unii Europejskiej nie może tego tolerować.

Tym razem niepokojąc się w punkcie 34 trudnościami z akceptacją różnorodności seksualnej w czarnogórskim społeczeństwie.